Ezért a költségvetési hatóság két ága világos képet kapott a létező, több éves programokkal kapcsolatos hiányosságokról és pozitív fejleményekről. A 2012 es előirányzatoknak lehetővé kell tenniük, hogy az Uniós célok és prioritások megvalósuljanak a 2020 as stratégiával összefüggésben. Ez segíti ugyanis elő, hogy Európa megerősödve kerüljön ki a válságból. A foglalkoztatás előmozdítása, az innováció, a kutatás fejlesztés, az energiastratégiával kapcsolatos célkitűzéseknek és a társadalmi befogadás elősegítésével, mindenekelőtt a szegénység csökkentésével. Természetesen a 2020 as stratégia csak akkor lehet hiteles, ha megfelelő finanszírozásban részesül. Szeretnénk mindenkit emlékeztetni arra, hogy a Parlament számos alkalommal felvetette ezt a súlyos politikai aggályt. Most a tagállamokat és a Tanácsot kell felelősségteljes és határozatképes lépések megtételére felszólítani. Nem érhetjük be kevesebb Európával egy olyan világban, ahol természeti katasztrófák, gazdasági válságok váratlanul milliók életét tehetik tönkre. Ahol egy ilyen tragédia hatása nem csak egy országot, népcsoportot, vallási közösséget érint, hanem kihatással van a komplett régióra, óceánokon ível át. Több Európára van szükség!